Wir haben in Helsinki als Europäer zwei Prinzipien aufgestellt die Souveränität eines Landes, frei zu entscheiden, mit wem man Koalitionen eingeht, Verträge abschließt, und der zweite Punkt ist die Unverletzlichkeit der Grenzen, die niemals einseitig verändert werden können. Und beide Prinzipien hat Russland verletzt.

Und ich glaube, hier müssen wir klar sein! Dies ist die erste Verletzung im Völkerrecht in diesen Bereichen seit 1945 gewesen! Das muss deutlich festgehalten werden. Und es darf nicht zur Praxis des Europas des 21. Jahrhunderts werden, dass solche Verletzungen des Völkerrechts akzeptiert werden. Aus diesem Grunde muss, glaube ich, deutlich sein, dass wir bei den Sanktionen bleiben, dass wir aber offen sind für Russland, wieder in ein gutes Gespräch zu kommen, aus beiderseitigem Interesse, insbesondere aus russischem Interesse, wenn das Völkerrecht wiederhergestellt wird. Ich glaube, dass wir hier fünf Jahre danach sehen müssen, dass die Bevölkerung der Ukraine sich in einem Referendum in den neunziger Jahren mit großer Mehrheit für eine einheitliche Ukraine ausgesprochen hat, dass sich die Bevölkerung der Ukraine in allen Wahlen

Und dies muss man, glaube ich, festhalten. Das muss man im Bewusstsein europäischen Öffentlichkeit haben, um auf diese Art und Weise sicherzustellen, dass das Völkerrecht in Europa sein Stellenwert behält.